Dieses Ziel, das wir uns gemeinsam gesetzt haben, die industrielle Wertschöpfung in Europa von zurzeit 15,1 im Jahr 2020 wieder auf 20 zu steigern, heißt natürlich, dass wir in der Tat unsere Politik kohärent darauf ausrichten, dass wir die industrielle Wertschöpfung stärken und damit hochqualifizierte und gute Arbeit in Europa sichern. Deswegen brauchen wir die Modernisierung der Handelsschutzinstrumente, weil wir gerade von großen Handelspartnern immer wieder Dumpingproduktion erleben.

Wir haben das klare Interesse, dass wir das Instrument auch nutzen, um flexibel auf Schädigungen einzugehen. Deswegen brauchen wir auch Flexibilität in der lesser duty rule

All das haben wir mit unseren Anträgen auf den Tisch gelegt.